Wir brauchen eine starke Entwicklung in diesem Bereich, denn das wird den Wettbewerb der Zukunft entscheiden. Insofern bedanke ich mich bei allen Kolleginnen und Kollegen, die gemeinsam für einen Binnenmarkt gekämpft haben, der die Zukunft unserer Jugend sichert.